Onorevoli colleghi, è inutile fare commenti, tutti i gruppi hanno la possibilità di parlare, quindi esprimeranno le loro idee nel corso del dibattito.